Rapkay et la majorité de la commission considèrent que, s'agissant de Mme Comi, quand elle parle d'économie, elle agit en tant que députée européenne, et que moi, quand je parle d'immigration, sujet qui relève pourtant du domaine de l'Union européenne, je n'agis pas en qualité de député européen...